Señor presidente, señor comisario, si el objetivo de erradicar la pobreza en los países ACP es sincero, es necesario un nuevo marco de relaciones que ponga fin a la actual situación donde la Unión Europea impone acuerdos totalmente desiguales que permiten seguir saqueando sus riquezas, sus recursos naturales y sus bancos pesqueros y permiten continuar con el acaparamiento de tierras y también con sus mercados agrícolas. Creo que los acuerdos que ha habido entre la Unión Europea y los países ACP no han contribuido al desarrollo de estos países porque perpetúan la situación de pobreza y miseria, porque buscan únicamente materia prima barata, costes laborales bajos y normativas ambientales laxas y abrir, eso sí, las fronteras para que las corporaciones multinacionales puedan comercializar estos productos con aranceles reducidos o aranceles cero. Es urgente un nuevo marco de relación que realmente busque el desarrollo, busque el fin de la pobreza y se base en la soberanía y en el respeto de estos pueblos.